Mais l'opinion publique a surtout été attentive au débat sur les Roms. Je tiens à redire la position de mon groupe sur ce point. Premièrement, chaque État membre doit respecter le droit européen et la Commission européenne, gardienne des traités, doit s'en assurer avec la plus grande impartialité. Tous les États de l'Union sont égaux devant la loi. C'est ce qui fait la force de l'Europe. Dans ces conditions, nous respectons la décision de la Commission de demander des éclaircissements à la France sur les mesures qu'elle a prises et nous ne doutons pas que la France lui répondra avec le plus grand soin. Deuxièmement, le groupe PPE regrette les écarts de langage auxquels cette affaire a donné lieu et il souhaite que, sur un sujet aussi emblématique, les valeurs de responsabilité et de solidarité que porte l'Union européenne, la sérénité et le respect mutuel continuent d'être la règle de conduite dans les relations entre les États membres et les institutions européennes. Enfin, mon groupe appelle une nouvelle fois à la définition et à la mise en place de solutions européennes, communautaires, pour l'intégration de toutes les minorités en Europe, car la crise actuelle on le sait bien est révélatrice d'un profond malaise dans les relations entre ces minorités et les populations de leur pays d'accueil. Mesdames et Messieurs, si chacun de nos concitoyens doit pouvoir jouir de ses droits, chacun doit aussi se conformer à ses devoirs. Oui, la circulation des personnes est un droit, et ce Parlement l'a assez appelée de ses vœux pour n'en céder aucune parcelle aujourd'hui. Mais oui, respecter la loi, s'intégrer dans son pays d'accueil, inscrire ses enfants à l'école, veiller à ce qu'ils la fréquentent, respecter le bien d'autrui, sont également autant de devoirs auxquels nul, je dis bien nul, ne peut se soustraire. Voilà la question et la position du PPE, une position qui est fondée sur des principes et sur des valeurs, et qui va au delà de la critique partisane à laquelle je dois le constater certains se sont laissés aller ces derniers jours. Il me reste deux minutes pour aborder deux sujets, pourtant cruciaux, traités au Conseil européen de vendredi dernier notre place dans le monde et la gouvernance économique. Sur le premier point, comment accepter plus longtemps que l'Europe soit l'une des premières puissances mondiales, peut être la plus respectée sur son approche des droits de l'homme et du multilatéralisme, et que, malgré cela, elle ne pèse pas plus sur l'échiquier mondial? Nous sommes les plus grands donateurs je le répète pour la Palestine, mais nous sommes absents de la table des négociations. Monsieur le Président, il faut veiller à ce que cela change. Les conclusions du Conseil contiennent des pistes intéressantes, mais le saut qualitatif attendu on le sait bien passe par une vraie remise en cause de notre façon de faire. Je pense à la volonté politique de peser comme une force unique, et non comme l'addition de vingt sept diplomaties contradictoires. Méthode communautaire Monsieur le Président, nous comptons sur vous. Ce n'est pas un mauvais mot, c'est la méthode pour que l'Union européenne soit puissante et reconnue dans le monde. Je pense à nos ressources humaines, qui doivent être rationalisées, et le service extérieur est un premier pas dans la bonne direction. Et je pense enfin à nos ressources financières, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, qui doivent être mieux dépensées, ce qui appelle un effort plus grand de mise en commun. Nous en sommes loin, très loin. J'encourage les États membres à mettre en œuvre, dans les mois qui viennent, ne serait ce que quelques uns des objectifs contenus dans ces conclusions. Sur la gouvernance économique, enfin, mon groupe est favorable aux premières pistes dégagées par la task force Van Rompuy, et notamment à une application rigoureuse des règles du pacte de stabilité, assorties de sanctions dissuasives. Il faut tirer les leçons de la crise financière et des illusions dont nous nous sommes bercés en cloisonnant gouvernance financière et gouvernance économique et sociale.